L'appel à une nouvelle forme de régulation est aujourd'hui soutenu par une grosse majorité des États membres, le G20 laitier comme on l'appelle désormais.

On n'encommissionne pas, comme on l'a fait il y a deux jours, une crise de cette ampleur là. Très rapidement, deux questions au président Buzek, que, j'espère, vous lui transmettrez. J'ai appris qu'il avait rencontré ce matin Cecilia Malmström, la ministre suédoise des affaires européennes, et j'aurais aimé savoir si elle avait pu lui confirmer l'engagement de la Présidence pour trouver une solution d'urgence à cette crise, dans la ligne de la résolution que nous avons votée à Strasbourg lors de la dernière session.